Hvala lepa za pojasnilo. Kot ste že povedali, ja, obedve prihajava res z zelo, identičnega, istega kraja, ampak vseeno, povedali ste, da boste pripravili protokol. Mislim, da ste povedali to že eno, en mesec nazaj, pa me samo še zanima, do kdaj boste pripravili protokol. Hvala.